A jej miesto veľmi radi zaujmú iné mocnosti, ako napríklad Rusko, alebo Čína, prípadne aj Irán.

Preto je to v prospech nášho ľudu, ako aj ľudu týchto krajín.

To znamená, že musíme diferencovať medzi jednotlivými krajinami. Z niektorými máme už dohodu o asociácii, s inými iba nejaké dobré obchodné vzťahy, ale s každým my musíme sa snažiť o to, aby tie vzťahy išli aj do hĺbky a aby boli v náš prospech aj v oblasti energetiky, dopravy alebo výmeny študentov, prípadne v oblasti kultúry. Ako každý zo štátov Ukrajina, Gruzínsko, Moldava a Arménsko, Azerbajdžan, a dokonca aj Bielorusko musia mať naozaj vhodné miesto v našej politike.